Señora Presidenta, la Comisión ha llegado a un principio de acuerdo para un Acuerdo de Libre Comercio con Vietnam y esto nos sorprende profundamente, pues no se han seguido en absoluto las sugerencias de este Parlamento, ni las recomendaciones del propio Defensor del Pueblo Europeo. Se ha llegado a un acuerdo sin ni siquiera haber llevado a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos humanos en línea con la recomendación de las Naciones Unidas, que tanto el Defensor del Pueblo como esta Cámara pedíamos. Es cierto que el Acuerdo incluye el tradicional capítulo sobre desarrollo sostenible, pero todos sabemos que es insuficiente.

¿Qué garantiza que las partes cumplan sus obligaciones?

Consideramos fundamental además que se preste atención al potencial impacto que el Acuerdo tendrá en cuestiones de género. Es fundamental que la política comercial de la Unión Europea no vaya en contra de nuestros objetivos en materia de igualdad de género. También es crucial que se aborde el tema de la responsabilidad corporativa en materia de violaciones de derechos humanos y estándares sociales y medioambientales. No podemos seguir permitiendo la impunidad total de las grandes corporaciones en detrimento de los derechos de la gente y del planeta. Sin estos elementos, el acuerdo con Vietnam será un nuevo fracaso de la política europea, con consecuencias dramáticas, como siempre, para la gente.